On peut qualifier l'accaparement des surfaces boisées par des particuliers de degré zéro de la politique. Oui, je dis bien degré zéro de la politique, parce que les acteurs de la dégradation de la forêt amazonienne savent pertinemment bien qu'ils peuvent compter sur la complicité du gouvernement actuel et de son président.

Avec toute ma sympathie pour les pistes explorées par la Commission ce matin, je doute tout de même de leur efficacité. Le devoir de vigilance de nos entreprises importatrices sur une base volontaire, très bien, mais est ce suffisant? Il en est de même de la politique du dialogue ou du dialogue politique. Oui, il faut le faire par acquis de conscience mais je crois que nous n'irons pas très loin. Vous croyez que Bolsonaro va bouger? Rappelons qu'il fait partie de cette trempe d'hommes qui, au niveau international, bénéficient de soutiens importants et qui, la bible à la main et la rage destructrice au ventre, s'apprêtent à éliminer un à un les acquis multilatéraux, ces acquis indispensables à la structuration de notre planète menacée dans son existence même. Vous avez compris où je veux en venir tout simplement à l'accord commercial UE Mercosur qui, s'il reste inchangé, sera accueilli par Bolsonaro comme une prime à l'irresponsabilité.